Ich glaube, man kann eines sagen Die europäische Außenhandelspolitik war schon immer einer der großen Erfolgsbereiche der Europäischen Union.

Mit dem Vertrag von Lissabon ist es nun so, dass das Europäische Parlament erstmals vollkommen gleichberechtigter Gesetzgeber im gesamten Verfahren ist, und ich gehe davon aus, dass aufgrund dieser Tatsache die Außenhandelspolitik wahrscheinlich noch erfolgreicher werden wird.